virðulegi forseti ég undirstrika það sem þingflokksformenn sem hér hafa talað hafa sagt að náðst hefur samkomulag um hvernig eigi að ljúka þessu máli og hvernig eigi að gefa leiðbeiningu um það hvernig fara skuli með það á nýju þingi það er mikilvægt að við höfum það í huga að það mál sem var á dagskrá var ekki ætlunin að setja lög um staðgöngumæðrun heldur að hefja mikilvæga og þarfa vinnu við að undirbúa og kanna hvernig sú löggjöf ætti að líta út ef alþingi og framkvæmdavaldið kysu að setja slíka löggjöf þetta er eins og hefur komið fram í umræðum kannski ekki stórt mál í augum sumra en þetta er gríðarlega mikilvægt persónulegt og alvarlegt mál fyrir kannski frekar fáa einstaklinga þess vegna þurfum við að sjálfsögðu að vanda þá umræðu sem verður um málið það er hins vegar alveg ljóst að við munum taka málið upp á nýju þingi við munum greiða atkvæði um það á haustþingi og við munum vanda okkur við þá umræðu sem fer fram við þurfum líka að passa það sem er hluti af þeirri sátt sem við gerðum að þetta merka mál hvernig sem það mun líta út í haust lendi ekki aftur í þeirri súpu sem vill gjarnan verða við lok þings ég held frú forseti að þetta sé prýðislausn og ég vil þakka þeim sem lögðu það á sig að ná þessari niðurstöðu bæði þeim sem gengu mjög hart í að þetta mál næði fram að ganga og líka þeim sem gerðu hvað